Nel frattempo, è continuato anche perché questa riforma proposta da chi ha scaricato sull'Italia centinaia di migliaia di immigrati nel disinteresse omertoso degli altri paesi e dell'Unione europea non induceva certamente all'ottimismo e a una valutazione serena della proposta. E per quanto riguarda gli attacchi, le critiche all'operato del ministro Salvini sulla questione Aquarius, io mi permetto di dire che l'Unione europea e tutti quelli che hanno a cuore la salute e la sicurezza delle persone che si affidavano e oggi non si affidano più, grazie a Dio, in gran parte ai mercanti di morte, dovrebbero fare un monumento al ministro Salvini a cui bisognerebbe